se ha llegado incluso a echar la culpa a la Comisión Europea. Pero nosotros decimos que, ya en 2009, pedimos medidas legislativas a la Comisión para paliar precisamente las consecuencias de la quiebra de compañías aéreas y para resolver la absoluta insuficiencia de la protección de los viajeros y los consumidores, así como de los procedimientos para proteger a los trabajadores en esa situación. Necesitamos, señora Comisaria, una propuesta legislativa, no procedimientos exclusivamente voluntarios, y la necesitamos ya, para poder proteger a los viajeros y a los trabajadores.